Sehr geehrter Herr Kollege Theurer, stimmen Sie mir zu, dass gerade nach der Debatte, die Sie mit der Kollegin Weiler geführt haben, es doch offensichtlich ist, dass Handelspolitik das Thema nicht alleine lösen kann und dass wir endlich darauf drängen müssen, dass alle Politikbereiche ihren Beitrag leisten, dass also endlich auch die Arbeitnehmerfragen und all die anderen Dinge weltweit verbindlich geregelt werden, und dass die Kommission sich deswegen dringend darum kümmern müsste, nicht alles der Handelspolitik aufzuladen, sondern wirklich auch die anderen Politikbereiche in die Pflicht zu nehmen?